Oggi, un mio collega di partito, il Partito popolare europeo, ha avuto un'affermazione moto efficace, dicendo che noi non dovremmo parlare di unione energetica perché questa già esiste e si chiama Unione europea. Allora, la vera domanda è se stiamo facendo solo affermazioni di principio o se esiste una sostanza dietro questi buoni auspici. Produciamo energia in 28 modi diversi e la facciamo circolare a fatica perché abbiamo sistemi di interconnessione molto deboli. Allora forse il problema è non tanto individuare il nemico in ragione della nostra non indipendenza energetica che ci costa un miliardo di euro al giorno il problema è individuare una strategia comune. Ecco, io suggerisco una strategia comune, non solo, sono molti colleghi che hanno la mia stessa posizione. La strategia comune concepisce l'energia come uno strumento al servizio dello sviluppo.

Un po' sta già morendo, aiutiamola a non eccedere nella retorica.